Des millions de citoyens européens, et avant tout extra européens, attendent de nous, Parlement européen, et de vous, Commission européenne, une réaction proportionnelle à leur indignation. Des centaines de milliers de citoyens européens attendent des autorités européennes autre chose que des déclarations plus ou moins fermes. Des centaines de victimes des bateaux sabordés le 31 mai ne peuvent plus accepter ni l'impunité, ni la violation du droit international.

Elles ne sont pas toutes, loin s'en faut, des militantes activistes du Hamas. Ce sont des jeunes, des jeunes femmes pour celles qui sont ici, engagées, solidaires, européennes, pour la paix. Il faut pour elles aussi, et pour la dignité de notre institution, que la résolution que nous voterons demain soit appliquée. Il faut aussi lutter contre la radicalisation de ces millions de citoyens hors Europe ou dans l'Europe qui, faute de réaction de l'Union européenne, finiront par penser que seule la radicalisation est une solution, ce qui n'est évidemment pas le cas.